2020. Une taxe sur les transactions financières sera probablement incontournable pour aboutir, de même que des transferts de technologie verte vers le Sud. Le leadership de l'Europe sur ce sujet qui engage l'avenir doit se traduire par l'obtention d'un accord, mais pas d'un accord à tout prix, c'est à dire bradé dans ses objectifs, sans moyens financiers, sans contrôle ni contrainte. Mieux vaudrait rien du tout plutôt qu'un engagement vague qui repousserait le sujet à plus tard en faisant croire que la question est réglée. Notre responsabilité n'est pas seulement celle d'un codébiteur de la dette climatique, elle est celle de tout faire pour convaincre de la seule solution de bon sens et être un défenseur infatigable de l'effort collectif équitable et efficace. À cet égard, affirmer 30 c'est donner le moyen à tous les pays qui ont d'ores et déjà proposé des planchers et des plafonds dans leurs émissions de viser les plafonds et de ne pas rester au plancher. Chacun répondra devant l'opinion publique mondiale et les générations à venir de l'attitude qui aura été la sienne à Copenhague.